Ja, ich bestätige das ausdrücklich, dass Sie der Anwesenheit von Herrn Orbán hier zugestimmt haben. Im Gegenteil, Sie haben mich ausdrücklich ermuntert, dem zuzustimmen.